Señora presidenta, la ola de incendios que se ha cebado este año con el bosque amazónico y sus comunidades indígenas nos afecta a todos por sus repercusiones humanas, ambientales y climáticas. Además, es una aberración económica, porque parece confirmarse que es fruto de un plan para fomentar un desarrollo insostenible. Quiero poner en valor, por ello, el Pacto de Leticia por la Amazonia, suscrito el pasado seis de septiembre por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, en el que se ratifica el compromiso de estos países con el sistema de tratados internacionales para proteger el medio ambiente y muy especialmente el Acuerdo de París. Un movimiento que debemos estimular comprobando que las políticas de prevención, extinción y reforestación son efectivas, apoyándolas solo contra resultados e impidiendo que productos agrícolas y ganaderos cuya producción haya dañado la Amazonia, tengan salida en ningún mercado y particularmente en la Unión. Credibilidad, en este caso, significa primar los valores frente a los intereses.